Certes, par moments, les prix du lait ont un peu augmenté mais les coûts de production ont bien plus augmenté que le prix à la production, et la fin des quotas plongera nos agriculteurs dans une concurrence dont les plus petits et moyens ne se relèveront pas et conduira à concentrer encore la production. En même temps, la collecte et la transformation vont aussi se concentrer de plus en plus, c'est déjà à l'œuvre. Il n'est pas trop tard pour éviter ces destructions d'emplois et de territoires qui vont être engendrées par ces orientations. Pour cela, il faut revenir à des mécanismes de régulation de la production et de fixation des prix de base couvrant les coûts réels de production. De ce point de vue, une Agence européenne du lait serait utile pour évaluer en permanence les besoins en lait et veiller au respect des prix à la production, valables pour tous les producteurs. Il faut en finir avec le double prix actuel pour placer les producteurs dans une guerre économique mondiale. Je vous propose, Monsieur le Commissaire, d'écouter l'avis du Comité des régions d'Europe, par exemple, sur la réforme de la politique agricole commune et les organisations de producteurs. Nous ne devrions pas laisser le marché du lait, qui est un bien commun public de l'humanité, entre les seules mains du marché.